Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare l'urgenza e l'importanza di questa interrogazione, data proprio dall'appuntamento ricordato dal Commissario Barnier per giugno prossimo a Marrakech data e luogo nei quali si dovrà procedere alla firma del trattato del quale stiamo discutendo. Il Commissario ha anche ricordato che quest'Aula qualche tempo fa si è pronunciata a larga maggioranza esprimendo una grande sensibilità e una grande lungimiranza nell'affrontare una questione così delicata. Eppure, il nodo contenuto nella proposta di trattato ancora non si è sciolto. La limitazione alla circolazione delle pubblicazioni che impedisce l'uso delle stesse da parte degli ipovedenti e dei non vedenti rimane comunque ancorata ai due temi più volte riproposti nel dibattito della condizione della commerciabilità e dell'obbligatorietà della intermediazione delle associazioni. Queste sono due questioni centrali sulle quali è necessario capire qual è la posizione della Commissione. Io apprezzo molto l'impegno del Commissario Barnier che con grande serietà oggi nel suo intervento ha confermato quanto detto qualche tempo fa davanti a quest'Aula. Però io dico, pur condividendo la necessità e l'utilità di firmare un trattato per regolare questo settore, che non è indifferente il tipo di trattato, non un qualunque trattato. Io, come altri colleghi, chiedo al Commissario qual è il contenuto del mandato che ha ricevuto dal Consiglio in relazione a questi due punti e aggiungo un altro punto di domanda qual è la posizione della Commissione? Dove si colloca la Commissione nel conflitto tra interessi economici e diritti fondamentali?